Non solo l'ho detto, ma lo credo profondamente. Credo proprio che l'obiettivo della politica sociale quella che tu hai richiamato, l'occupazione, la sanità, una vita decente e di qualità non sia solo un grande obiettivo sociale ed etico, ma anche un buon punto di partenza per la crescita economica e lo sviluppo che vogliamo perseguire.